Herr Präsident! Der Einsturz der Textilfabrik in Dhaka Ende April ist ja nur einer von vielen furchtbaren Unfällen, die sich aufgrund der systematischen, konsequenten Verletzung von Arbeitnehmerrechten und von Sicherheitsvorschriften für Produktionsstätten immer wieder ereignen. Wir haben ja erst vor wenigen Monaten hier in diesem Haus eine ähnliche Tragödie in Bangladesch diskutiert. Der europäische Markt ist nun der wichtigste Absatzmarkt für Kleidung aus Bangladesch. Billige wie hochpreisige Firmen profitieren durch die Gründung von Subunternehmen in Billiglohnländern von der unerträglichen Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wir brauchen daher Haftungsketten, die es unmöglich machen, dass sich multinationale Konzerne aus ihrer Verantwortung stehlen. Wir brauchen eine soziale Berichtspflicht dieser Unternehmen über die Bedingungen in den Zulieferbetrieben, unabhängige Kontrollen und verpflichtende Reparatur und Wartungsarbeiten in den Fabriken.

Herr Kommissar, Sie haben heute klare Worte gewählt. Sie sehen aus den eindringlichen Wortmeldungen der Abgeordneten dieses Hauses, dass Sie für Ihre klaren Worte auch Unterstützung haben. Richten Sie diese dementsprechend auch an jene großen Konzerne, die sich nach wie vor aus ihrer Verantwortung stehlen.